Monsieur le Président, ma question sera très brève puisque le débat a été très dense et que j'ai le sentiment qu'à part quelques extrêmes, nous partageons le même souci. Je voudrais demander à Mme la commissaire comment elle envisage de contrer l'idée iconoclaste de monter un mur entre la Turquie et la Grèce, même si cela s'explique par la pression très forte que ce pays enregistre et même si, comme les collègues l'ont dit, les conditions sont particulièrement difficiles pour ceux qui se trouvent dans les centres de

Même si les États membres sont libres d'imaginer ce qu'ils peuvent construire, fût ce un mur, même si c'est une solution irréaliste, nous les Européens, nous sommes particulièrement interpelés à la fois de manière conjoncturelle, avec ce qui se passe sur l'île de Lampedusa et à la suite de la jurisprudence